Nur, wenn ich von vornherein eh weiß, dass niemand bereit ist, das Geld auf den Tisch des Hauses zu legen, warum versuche ich dann, ganze Länder gegen Russland auszuspielen und aufzuhetzen? Warum werfe ich den Russen vor, sie würden sich in Ländern einmischen, während gleichzeitig Mitglieder dieses Hauses und noch prominentere Politiker auf dem Majdan Platz versuchen, dort die Mengen aufzuhetzen? Wenn ich eh schon weiß, dass ich es nicht leisten kann, dann mache ich das eben nicht, was man derzeit

Daher ist es vernünftiger, zu sehen, was man leisten kann, und dann zu versuchen, in Russland den Partner zu suchen und nicht den Gegner!